Fast wie in einem Hühnerhaufen wird hier herumgegackert, ohne einen Plan zu entwickeln.

Dann hat man gesagt Machen wir die Grenzen dicht. Dann sind die Grenzen wieder geöffnet worden. Dann hat man gesagt Schengen wird ausgesetzt. Dann gilt wieder Schengen. Dann hat man gesagt Dublin wird ausgesetzt.